svo sem þingmenn sjá er liður kallaður

á dagskránni en hér áður fyrirspurnir til ráðherra samkvæmt sjöundu málsgrein fertugustu og níundu grein þingskapa ég vona að hið nýja heiti

sem okkur er flestum tjáð falli þingmönnum betur í geð en upptalningin á þeim greinum sem unnið var eftir þá vill forseti vekja athygli háttvirtra þingmanna á að með breyttum þingsköpum mega fyrirspyrjandi og ráðherra nú taka til máls tvisvar tvær mínútur í fyrra skiptið en ein mínúta í seinna skiptið